Ich möchte Ihnen jedoch sagen Vergessen Sie nicht, die Folgenabschätzung zu berücksichtigen, und bitte,, vergessen Sie auch nicht, für das Paket eine Quantifizierung der Ziele vorzunehmen. Es wurde heute auch schon gesagt. Besonders für den Industrieausschuss ist das von besonderer Bedeutung.

Das schafft Arbeitsplätze, das schafft Wettbewerbsfähigkeit international.